mit Desinformation, mit Falschmeldungen und mit Propagandaartikeln bombardiert werden. Und die sind oft so formuliert, dass viele Benutzer Schwierigkeiten haben werden, Fakten von Fiktion, Informationen von Propaganda oder Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ich begrüße daher uneingeschränkt, dass sich eine eigene Abteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes mit der Abwehr dieser demokratiefeindlichen Auswüchse befasst. Trotz allem glaube ich, dass es sich dabei nur um erste Schritte handeln kann. Das Problem, das ich sehe, besteht darin, dass der technologische Fortschritt die Gegenmaßnahmen längst überholt hat und das auch ständig tut. Im Großen und Ganzen bekämpfen wir immer noch die gestrige Desinformation mit Mitteln von vorgestern. Wenn wir uns den Bereich der künstlichen Intelligenz ansehen, dann erschaudern wir vor dem, was da auf uns zukommt oder schon am Markt ist. Da werden Personen Äußerungen im wahrsten Sinne des Wortes in den Mund gelegt, die diese nie getan haben, und das gefälschte Video ist von einem echten dann nicht mehr zu unterscheiden. Wie soll ein Politiker beweisen, dass er das nie gesagt hat, wenn es genauso, wenn auch fiktiv, zu hören und zu sehen war?

Es war meine letzte Mitarbeit als Schattenberichterstatter. Ich werde dem nächsten Parlament nicht mehr angehören. Es war mir eine besondere Freude, als ein Vertreter Österreichs die Europäische Union mitgestaltet zu haben. Ich hoffe, dass dieser Prozess nicht durch nationalistische oder populistische Strömungen eingebremst wird, denn nur ein gemeinsames, ein geeintes, ein starkes Europa kann sich den großen Herausforderungen der Zukunft stellen.